Ja, hvala lepa, podpredsednik! Jaz se moram vseeno odzvati, zdaj, predvsem zaradi tega, ker gre za vsebinske zadeve, kar pravi gospod Hršak. Ste za to, da se preoblikuje KAD, ne, glejte, KAD je dal v pokojninsko blagajno petdeset milijonov, petdeset milijonov. Študentje so dali šestdeset milijonov s svojimi prispevki. Zdaj, jaz bi vam predlagal, da malo gledate, koliko denarja rabi pokojninska blagajna iz tega naslova, ker to je, glejte, tudi odgovor, ki ga postavljate Ministrstvu za finance, v svojem mnenju so ga dali, kaj bi oni prenesli na KAD ali pa na demografski sklad - portfeljske naložbe. Preberite si odgovor na ta zakon, portfeljske naložbe. In poglejte, kako prinesejo portfeljske naložbe - donos je bil v letu dva tisoč sedemnajst oseminštirideset milijonov, v letu dva tisoč osemnajst oseminosemdeset milijonov. O teh številkah govorite, gospod Hršak. To ne bo rešilo pokojninsko blagajno, to ne bo rešilo izplačilo pokojnin, to ne bo rešili stabilnost pokojnin. Govorite tudi, da bi vi začeli leta dva tisoč devetintrideset to plačevati. To letnico ste omenili. Glejte, ja, do takrat bi miroval, dva tisoč devetintrideset bi pa kot prišlo do prvega izplačila, ampak če vi pogledate, kaj se bo zgodilo na demografiji leta dva tisoč devetintrideset, potem bodo, prebivalcev, ki so starejši od petinšestdeset let, bo glede na leto dva tisoč dvajset, se pravi, dva tisoč devetnajst dva tisoč dvajset, za sto petdeset tisoč več. In zdaj mi vi povejte, kako boste s temi portfeljskimi naložbami oziroma donosom iz tega financirali sto petdeset tisoč ljudi več v pokojninskem skladu, v iz iz pokojnine. Glejte, tule se ne izide. To bi vam rad redu rekel. Ne izide se matematika, ne bo šlo tako. Tako da, glejte, malo premislite, imejte malo tudi, ko boste koncipirali, če boste zavrnili ta predlog, ki rešuje vse te zadeve, ki ste jih zdaj vi povedali, imejte pred sabo pač staranje prebivalstva in da bo leto dva tisoč štirideset, sto petdeset tisoč ljudi več tistih ljudi, ki so starejši od petinšestdeset let, kot leta dva tisoč dvajset, to se pravi danes. Malo si te številke poglejte, ker potem ne boste takih predlogov verjetno predlagali, ker ne bodo dosegali svojega cilja.